Aber die Änderungsanträge besagen, dass das Instrument PROGRESS heißen soll, und Frau Pervenche Berès hat auch gesagt, dass 60 Millionen aus PROGRESS kommen. Das sind zwei Drittel! Mich würde interessieren Wie ist denn nun die Position der Sozialdemokraten?